Hvala za besedo, gospod, podpredsednik, spoštovani zbor. Ponovil bom vprašanje, ki sem ga vašemu predhodniku, magistru Lebnu postavil na januarski seji, pa mi zaradi takratne odsotnosti in kasnejšega odhoda, ni uspel odgovoriti. Posočje in njegovo širšo okolico so v zadnjih enainštiridesetih letih prizadeli kar trije potresi, zadnji dvanajstega julija dva tisoč štiri. Takrat je bilo poškodovanih okoli tisoč osemsto objektov, v program popotresne obnove pa je bilo vključenih šeststo petinosemdeset objektov. Letos bo minilo petnajst let od, potresa, sanacija poškodovanih objektov pa še ni končana. Ministrstvo za okolje in prostor je na podlagi sklepa vlade v mesecu septembru dva tisoč devet javnosti posredovalo seznam objektov, ki so bili poškodovani v potresu leta dva tisoč štiri. Istočasno pa je lastnike nepremičnin, ki so imeli poškodovan objekt v občinah Bovec, Kobarid, Tolmin, Cerkno in Idrija pozvalo, da v kolikor njihovega objekta ni na seznamu in menijo, da so upravičeni do sredstev državnega proračuna, podajo pisno vlogo za uvrstitev objekta v program popotresne obnove. Na javni poziv Ministrstva za okolje in prostor je prišlo več kot sto vlog. Šele leta dva tisoč sedemnajst pa so strokovnjaki pregledali triindevetdeset objektov, triinštirideset stanovanjskih, dvajset poslovnih in poslovno-stanovanjskih objektov, osemnajst gospodarskih objektov, pet sakralnih objektov in sedem objektov lokalne infrastrukture. Kot rečeno, letos bo minilo petnajst let od potresa, zato ministra za okolje in prostor, Simona Zajca sprašujem, koliko sredstev je zagotovljenih za obnovo v državnem proračunu za leto dva tisoč devetnajst in kdaj bo Vladi Republike Slovenije uspelo dokončati obnovo njegovih posledic. Prav tako sprašujem, kakšna je bila usoda objektov, ki naj bi bili na poziv MOP-a iz leta dva tisoč devet dodatno uvrščeni v program sanacije. Sprašujem tudi, kdaj bo z delom zaključila Državna tehnična pisarna ter kako bo poskrbljeno za njen bogat arhiv in dokumentacijo. Ministru gospodu Zajcu se že vnaprej zahvaljujem za njegov odgovor. Hvala lepa.